Herr Präsident! Vielen herzlichen Dank an das Parlament für diese engagierte und detailreiche Debatte. Es gab eine Fülle von Anregungen, die sicherlich Gegenstand von intensiven Beratungen in den nächsten Wochen sein werden.

Aber wir werden uns trotzdem bemühen, das Geld bereitzustellen nämlich das Geld für die Bürgerinnen und Bürger die das jetzt wirklich brauchen, auch um in der Tat sozusagen ihre Geschäfte über Wasser zu halten, das Geld, um sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze gesichert bleiben.

Wir hatten gestern wieder eine sehr erfolgreiche Auktion, um die Mittel bereitzustellen, damit eben gerade in der Kurzarbeitszeitphase Mittel bereitgestellt werden, im Speziellen in jenen Ländern, die dieses Instrument bis dato nicht kennen. Wir werden, wenn es dann die entsprechenden Entscheidungen gibt, REACT EU haben, ein Instrument, das rückwirkend wie der Name schon sagt Mitte, Anfang Februar dieses Jahres es möglich machen wird, dass Kosten, die aus der COVID Krise entstanden sind, geltend gemacht werden können. Also es gibt da eine Fülle von Möglichkeiten.

Denn ein Budget ist das eine, die Nutzung der Möglichkeiten ist das andere. Und auf europäischer Ebene passiert das im Wesentlichen auf der Grundlage von sektorellen gesetzlichen Regelungen, die die Grundlage darstellen, wie diese Gelder ausgegeben werden können. Und selbst dann bedarf es noch on top einer entsprechenden Programmierung, die auch vorzunehmen ist, um eben hier tatsächlich die Mittel dort ankommen zu lassen, wo es notwendig ist, nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmern, bei den Forschern, bei den Kreativen dieses Landes. Das heißt, wir haben gestern mit dem Mehrjahresbudget einen großen Wurf gemacht.